virðulegi forseti það er kannski skilningsskorti minn en mér finnst nokkuð erfitt að henda reiður á hvar nákvæmlega mörkin liggja hjá háttvirtum þingmanni ég hef einmitt verið að tala hér lengi dags um að það sé ekki hinn óhefti græðgiskapítalismi heldur frumkvæði okkar með því að draga kapitalismann bara til félagslegrar ábyrgðar sem eigi að skipta máli til að styðja við sjálfbæra þróun ég sé enga aðra lausn í því ég hef talað fyrir öflugu regluverki á alþjóðavettvangi en það sem mér finnst hins vegar liggja svona milli orðanna hjá háttvirtum þingmanni er að hann er ekki alveg skýr á því mega kapitalistar yfir höfuð mega fyrirtækin ekki koma að þróunarsamningum ég tel það mjög mikilvægt að þau komi að þróunarsamningum ég held að það sé mjög mikilvægt að þau séu lifandi hluti af samfélaginu í heild að þau vinni verkefni til þess að byggja upp

þannig að það sem ég held að standi hér eftir er þetta ef vinstri grænir trúa því virkilega og meina það sem þeir segja þá verðum við náttúrlega að draga fyrirtækin að fyrirtækin verða að koma að ríkið býr ekki til sjálfbæra þróun ef fyrirtækin eru ekki þátttakendur í því en fyrirtækin á alþjóðavettvangi eru ekki þátttakendur í því að byggja upp agað atvinnulíf vinnuvernd og félagslegt réttlæti í þróunarríkjunum þá verður það aldrei á fót sett og það verður ekki sett á fót einhliða með valdboði það verður líka frá samvinnu fyrirtækjanna þau þurfa líka að skynja að langtímahagsmunum sínum sé best borgið með því að löndin standi í fæturnar og virði félagslegt réttlæti í þá vegferð viljum við fara og vonandi eru vinstri grænir með í því að við mótum stefnu í þróunarsamvinnu á þeim forsendum